Una herramienta importante para esto son los diálogos de derechos humanos con países terceros, como se hizo con Cuba en octubre de 2019, donde aún, lamentablemente, sigue habiendo presos de conciencia, detenciones arbitrarias y misiones de médicos consideradas como esclavitud moderna por las Naciones Unidas. Otra prioridad de la acción exterior de la Unión es fomentar la democracia y el Estado de Derecho en el resto del mundo. En el año 2019 se realizaron ocho misiones de observación y siete misiones de expertos para apoyar los procesos electorales. Estos recursos podrían asegurar la transición democrática y negociada en Venezuela, con elecciones libres, justas, transparentes, anulando los intentos del régimen por corromper las instituciones democráticas y deponer ilegítimamente la dirección de los partidos políticos.